Pani Przewodnicząca!

Oczywiście gratuluję dobrego szczerego sprawozdania panu posłowi Brokowi, ale również kieruję podziękowania dla Pani Wysokiej Przedstawiciel za otwarty dialog z nami, ale także dialog dwa dni temu na Cyprze z szefami komisji spraw zagranicznych i obrony państw członkowskich Unii Europejskiej łącznie z delegacją Parlamentu Europejskiego. Tym, co jest

z politykami spoza Europy, jest to, że nadal niestety nie potrafimy rozwiązać pewnych problemów w Europie. Amerykanie, Chińczycy mówią no świetnie, zajmujecie się całym światem, ale macie nadal nierozwiązane problemy na Kaukazie, nadal problem Górnego Karabachu, nadal problem Nadniestrza. Zagadnienia te rzeczywiście powinny się stać priorytetami naszej polityki zagranicznej, polityki zagranicznej Unii Europejskiej na najbliższe miesiące i lata, bo jest czas posunąć się do przodu w tych kwestiach.